Monsieur le Président, lieber Hans Gert, chers collègues, ce Parlement est la voix des 500 millions d'Européens et ceux ci ne le savent pas assez. Ce qu'ils savent encore moins, c'est que

Cher Hans Gert, pendant les deux ans et demi de votre présidence, vous avez non seulement été le porte parole des citoyens, mais vous avez également incarné le cœur, la générosité et la solidarité de l'Europe. Certains disent qu'on ne peut pas tomber amoureux de l'Europe vous avez prouvé le contraire. Alors que cette législature s'achève, je voudrais souligner combien la construction européenne a progressé et combien notre Parlement, sous votre conduite, y a contribué.

derrière la législation souvent très technique que nous débattons et votons ici, notre travail collectif a un sens. Ce sens, c'est l'intérêt général des Européens. On dit souvent que l'Europe est loin du citoyen, mais des questions comme la sécurité des jouets, la recherche contre les maladies rares ou contre la maladie d'Alzheimer, la protection des consommateurs, les mesures de défense de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, la politique énergétique ou encore la défense des droits de l'homme dans le monde sont elles vraiment éloignées de la vie quotidienne des citoyens? Sous votre présidence, ce Parlement a connu d'autres avancées majeures. Je pense à la réforme interne, que vous avez menée à son terme et qui rendra notre institution plus transparente et plus efficace, et au nouveau statut des députés européens et de leurs assistants. Sous votre présidence, ce Parlement a multiplié les initiatives dans le cadre de l'Année européenne du dialogue interculturel, rendant justice à la grande richesse culturelle et cultuelle de notre société, et renvoyant de l'Europe la meilleure image qui soit celle de l'ouverture et de la tolérance. Sous votre présidence, le Parlement a témoigné de l'importance qu'il attache à l'avenir de la région méditerranéenne et de sa volonté de contribuer à une chance de paix au Moyen Orient.

Cette déclaration rappelle à ceux qui l'auraient oubliée la finalité de notre travail quotidien, à savoir la construction d'une Europe libre, démocratique, tolérante, respectueuse de l'état de droit.

Pour tout cela, simplement merci, Monsieur le Président.